la Comisaria precisamente ha explicado que se va a modificar la normativa. Ergo yo creo que no tiene nada que ver con el brexit —yo estoy absolutamente en contra del brexit yo creo que más bien les va a generar a ustedes —ya les está generando— problemas.

Por lo tanto, no estoy de acuerdo con ello.